În primul rând doresc să l felicit pe domnul Elmar Brok pentru elaborarea acestui raport. Așa cum spunea și antevorbitorul meu, în urmă cu trei decenii secretarul de stat american Henry Kissinger adresa întrebarea pe cine sun dacă vreau să vorbesc cu Europa. Prin crearea funcției de Înalt Reprezentant și a serviciului extern, Uniunea Europeană va putea răspunde la această întrebare. Având aceste mijloace, consider că diplomația europeană ar trebui să joace un rol mult mai activ și hotărât în apărarea intereselor fundamentale ale Uniunii, inclusiv în ceea ce privește securitatea energetică. Apreciez că Înaltul Reprezentant și șefii misiunilor diplomatice ar trebui să aibă un dialog permanent cu Parlamentul European. În ceea ce privește angajările de personal din cadrul serviciului extern, consider că în afară de faptul că angajații trebuie să aibă cunoștințe și competențe performante, trebuie să se țină cont, neapărat, și de reprezentarea corectă și proporțională a statelor membre.